Ich habe heute für diesen Bericht gestimmt. Das ist ein kleiner historischer Bericht und ein historischer Beschluss. Es ist der erste Beschluss dieses Parlaments gegen die Abtreibung. Deswegen habe ich aus diesen grundsätzlichen Erwägungen für diesen Bericht gestimmt.